Panie Przewodniczący! Biorąc pod uwagę liczne kontrowersje, europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z pewnością wymaga dyskusji. Odrzucenie przez Parlament w kwietniowym głosowaniu plenarnym propozycji zaostrzenia polityki klimatycznej oceniam jako posunięcie właściwe. Niestety, w lipcu większość posłów opowiedziała się za interwencją na rynku emisjami dotyczącą zawieszenia aukcji dziewięciuset milionów pozwoleń. Ograniczenia w systemie handlu emisjami stanowią rzadko spotykaną ingerencję w wolny rynek. To wyjątkowo szkodliwa propozycja Komisji, wykazującej dodatkowo zdumiewający upór. Wskutek tych rozwiązań mój kraj, Polska, może utracić nawet miliard euro w nadchodzących latach. Należy się zatem zastanowić na celowością takiej polityki, szczególnie w obliczu spowolnienia gospodarczego. Backloading oznacza ponadto zwiększenie kosztów dla wszystkich gałęzi przemysłu energochłonnego i elektrowni opartych na węglu. Dla gospodarek krajów takich jak Polska to bardzo poważny cios. Bezpośrednie skutki odczują oczywiście obywatele. Realizujemy zatem doskonałą receptę na przedłużenie kryzysu. Czy taki właśnie cel przyświeca Komisji Europejskiej? Mam nadzieję, że nie. Dlatego moim zdaniem należy bezwzględnie zablokować backloading Tymczasem część posłów i europejskich polityków próbuje forsować kolejne ograniczenia.